Auch von unserer Fraktion Dank an beide Berichterstatter, auch wenn ich mich in meinem Redebeitrag mehr um den Bericht McAllister bemühe, weil ich dort als Schattenberichterstatter mitgearbeitet habe. Der Bericht hat eine klare Botschaft Die Herausforderungen unserer Zeit bedrohen auch die Sicherheit Europas und fordern stärkere diplomatische europäische Antworten und entschlossene Reaktionen. Dazu gehört auch, dass Entscheidungen schneller gefällt werden müssen. Deshalb rufen wir zu einem Wechsel zu mehr qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Rat auf, insbesondere bei zivilen EU Missionen oder im Bereich der Menschenrechte. Europa braucht eine stärkere und besser koordinierte Außenpolitik. Das ist keine Kritik an der Hohen Vertreterin, sondern eher ein Aufruf an die Mitgliedstaaten, in dieser Richtung weiterzuarbeiten. Einer der Gründe ist ganz klar Die Vereinigten Staaten haben in den letzten Monaten der multilateralen Weltordnung mehrfach den Rücken gekehrt, zum Beispiel durch den Austritt beim Iran Deal. Dieser Deal liegt in unserem europäischen Sicherheitsinteresse. Bei allem Interesse, Gemeinsamkeiten wieder zu entwickeln und auch zu behalten, müssen wir sehen, dass der amerikanische Präsident sich von einem Sicherheitsgaranten für Europa auch zu einem Sicherheitsrisiko entwickeln kann. Darauf kann es für uns nur eine Antwort geben, nämlich ein vereinigtes Europa und einen effektiven Multilateralismus. Nun geht es nicht nur um soft power Wir müssen auch bei der hard power mehr tun, als wir bisher getan haben. Denn es wäre naiv zu behaupten, man könne mit soft power alleine die Probleme unserer Zeit lösen.